Il est également essentiel d'investir dans la prévention et de mettre en place des codes éthiques dans les milieux sportifs et, avant tout, une politique de tolérance zéro. Ceci dit, les jeunes Européens connaissent plus souvent les noms des sportifs très connus, très célèbres.

Le sport déplace des foules entières à travers l'Europe et réunit des citoyens européens autour du même amour de la performance sportive. Rendons sa grandeur et sa dignité au sport!